Nagy szükség lenne az EU és Oroszország közötti új partnerségi együttműködés megkötésére, jelenleg azonban ezt fékezi több uniós tagállam és Oroszország közötti történelmi vita.

Energetikai téren fontos lenne, hogy az Energetikai Chartából való kilépést követően állapodjon meg az Unió és Oroszország. Fontos lenne egy energia forródrót felállítására, hogy a közép európai uniós tagállamok ne szenvedjenek az orosz ukrán viták következtében. S végezetül teljes joggal bíráljuk a jogállamisági és az emberi jogok csorbítását Oroszországban, ugyanakkor föl kell hívni a figyelmet azokra a jogsértésekre, mint a lettországi 400000 orosz állampolgárságának megtagadására, hogy az Uniónak a saját háza táján is vannak tennivalói.